Madame la Présidente, j'ai écouté la Commission avec attention et j'ai bien entendu qu'elle était particulièrement satisfaite d'elle même dans sa lutte contre les fausses informations.

J'entends bien des pays ou des formations politiques pointés du doigt, mais qu'en est il de ses propres interférences vis à vis des nations membres de l'Union européenne? Les Britanniques ont fait le choix de quitter l'Union européenne tout est fait aujourd'hui, y compris par de fausses informations, pour bloquer cette décision souveraine. En Italie, la voie de la démocratie serait le retour aux urnes là encore, la Commission encourage par de fausses nouvelles, de fausses rumeurs, une union politique contre nature. La Commission passe son temps, contre les avis des peuples, à interférer dans des affaires des nations de l'Union européenne sur des sujets qui ne sont pas de sa compétence, bafouant ainsi nos traités. Encore une fois, aujourd'hui, notre assemblée agite de grandes idées, mais ne balaye pas devant sa propre porte.